Frau Präsidentin!

Auch die Flut von mehr oder weniger seriösen Informationen über das Internet trägt maßgeblich zur Verwirrung und Verunsicherung bei. Zertifizierte Websites sind ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht ausreichend. Vorrangig ist zudem die Verständlichkeit der Information, auch ohne Medizin und Pharmastudium.

So findet man Originale aber auch Fälschungen in türkischen Bazars in Mengen, und sie sind frei erhältlich.